Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci pour ces propositions et pour l'énorme travail que vous avez fourni avec votre équipe pendant la période d'été.

C'est, d'un côté, l'unité du marché intérieur, à laquelle nous tenons beaucoup, à laquelle vous l'avez dit nous avons travaillé il y a deux ans, et où intervient notre droit de regard sur une institution à laquelle nous avons contribué. D'autre part, il y a le droit tout à fait légitime de la zone euro de renforcer sa crédibilité dans la crise de la dette souveraine.

On verra, au cours des discussions, si c'est le bon. Je tiens à souligner deux choses. Vous avez, avec un certain courage, décidé de placer toutes les banques sous la responsabilité de la BCE, ce qui est, je crois, une bonne approche en termes de concurrence.

Il est aussi très important de souligner l'ouverture aux pays qui ne sont pas encore membres de la zone euro et pour lesquels, je crois, nous devons avoir une attitude accueillante. Donc nous essaierons, bien entendu, de traiter ces questions de manière aussi cohérente que possible. Par ailleurs, j'ai une petite inquiétude sur le changement que cela peut générer pour la Banque centrale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.

La force de la BCE aujourd'hui, c'est son indépendance, c'est l'étroitesse de son mandat et c'est son caractère fédéral. Et là, on essaie d'avoir une institution qui sera plus responsable devant les élus, qui aura un mandat beaucoup plus large et qui sera intégrée dans un réseau.

Enfin, dernière chose, vous vous souvenez sans doute que quand nous avons proposé une supervision beaucoup plus intégrée, nous étions très sensibles aux entreprises qui font de la banque et de l'assurance en même temps. Nous avions proposé de regrouper à Francfort les autorités de banque et d'assurance.

Plus les gens seront rassemblés et travaillerons ensemble, mieux ce sera dans l'intérêt de nos entreprises.